þrjú tvö þúsund og sex en tilefni þessa frumvarps eru meðal annars ábendingar úr skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og skýrslu þingmannanefndar sem skipuð var í framhaldi af fyrri skýrslunni svo ég rifji þá aðeins upp fyrir þingheimi eru í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis ábendingar til fræðasamfélagsins um hlutverk háskóla ábyrgð starfsmanna og um almenna þátttöku háskóla í samfélagsumræðu jafnframt koma fram ábendingar til fræðasamfélagsins í skýrslu þingmannanefndarinnar um að fræðasamfélagið verði að taka alvarlega þá gagnrýni sem fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar þar er bent á að endurskoða þurfi ákvæði laga um háskóla og laga um opinbera háskóla einkum með tilliti til fjárhags skólanna stöðu og hlutverks starfsmanna þeirra í þeim tilgangi að tryggja betur frelsi háskólasamfélagsins og fræðilega hlutlægni auk þess segir að hvetja þurfi háskólamenn á öllum fræðasviðum til að taka þátt í opinberri umræðu og styrkja þannig tengsl fræðasamfélags atvinnulífs og hins almenna borgara nauðsynlegt sé að efla siðfræðilega menntun allra fagstétta á íslandi og umræðu um gildi siðareglna ég vil nefna það að háskólarnir hafa margir hverjir brugðist sjálfir við með talsverðri umræðu innan sinna raða ekki síst þegar kemur að siðareglum fyrir háskóla og nauðsyn þess að háskólaborgarar taki þátt í opinberri umræðu þannig að ég lít svo á að háskólarnir hafi sjálfir þegar brugðist við með því að efna til umræðu innan sinna raða en hér má segja að löggjafinn bregðist þá einnig við með því að taka þá þetta frumvarp til umræðu í fyrsta lagi vil ég segja að það er talsverður munur á stjórnskipan samkvæmt gildandi lögum á lögum um opinbera háskóla annars vegar og lögum um háskóla hins vegar álitamál er hvort eðlilegt sé að gera slíkan greinarmun sem byggist á rekstrarformi skóla og meðal þess sem við skoðuðum í vinnu við þetta frumvarp er að þetta er sjaldnast gert til að mynda ef við lítum til norðurlanda þar sem við höfum ýmsar tegundir háskóla er í raun og veru ávallt lagarammi sem gerir ráð fyrir að háskóli sé alltaf stofnun af ákveðnu tagi sama í hvaða rekstrarformi hann er í gildandi lögum um háskóla er til að mynda ekki gert neinum fulltrúa úr háskólasamfélagi í háskólaráði viðkomandi skóla ekki kveðið á um skipunartíma eða hver sé munur á hlutverki háskólaráðs og háskólafundar í framangreindum lögum er hins vegar tekið fram að háskólaráð ákveði hlutverk og fyrirkomulag háskólafundar og tryggja þurfi að starfsfólk skólans komi að háskólafundinum því má segja að vald og vægi háskólafundar sé mjög mismunandi eftir vilja viðkomandi háskólaráðs þær spurningar hafa vaknað hvort þetta fyrirkomulag tryggi nægilega lýðræðislega aðkomu að stjórn skólans því er gert ráð fyrir því í þessu frumvarpi að gert verði ráð fyrir því að í stofnskjölum þeirra háskóla sem reknir eru sem sjálfseignarstofnanir eða hlutafélög sé kveðið á um setu fulltrúa starfsmanna og nemenda í stjórn eða háskólaráði og í þeim stjórnunareiningum þar sem fjallað erum kennslu og rannsóknir þetta tel ég að sé mjög mikilvægt til að tryggja lýðræðislega umræðu innan skólanna þegar kemur að því faglega starfi sem þeir sinna hvort sem er í kennslu eða rannsóknum að þar eigi nemendur og starfsmenn fulltrúa síðan er breyting sem er lögð til þar sem er kveðið sérstaklega á um um fræðilegt sjálfstæði háskólakennara sem er ætlað að tryggja að þeir hafi sjálfstæði og frelsi til að fjalla um kennslugrein sína á þann hátt sem þeir telja skynsamlegt án afskipta utanaðkomandi aðila þá segir einnig að viðfangsefni rannsókna og kennslu á vegum háskóla skuli vera óháð afskiptum þeirra sem eiga skólann eða veita honum fé þetta sem kallað er hér fræðilegt sjálfstæði á íslensku er það sem við köllum stundum akademískt frelsi og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt ákvæði inn í lög um háskóla þetta hefur ekki verið inni í lögum um íslenska háskóla og þar skerum við okkur nokkuð frá öðrum evrópulöndum svo dæmi sé tekið þar sem þetta er í langflestum í lögum sums staðar hreinlega í stjórnarskrá ég held því að þetta sé mjög mikilvægt atriði að koma inn í lög um háskóla skólarnir hafa vissulega gert með sér sameiginlega yfirlýsingu um akademískt frelsi í vinnubrögðum en ég held að þetta eigi að sýna að löggjafinn eigi að sýna þann eindregna vilja sinn að þetta sé mikilvægt hverjum háskóla í þriðja lagi er hér lagt til að réttindi fatlaðra til háskólanáms verði leidd í landslög í samræmi við samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem undirritaður var af hálfu íslands þann þrítugasta mars tvö þúsund og sjö þetta er í samræmi við þá framkvæmdaáætlun um málefni fatlaðra sem hæstvirtur velferðarráðherra mun mæla fyrir hér á eftir held ég hreinlega þetta er mjög mikilvægt réttindamál og þó að vitað sé að háskólarnir hafi margir hverjir og þá einna helst háskóli íslands komið til móts við fatlaða nemendur og tryggt

nokkur önnur atriði sem ég vil nefna er að það er skýrt kveðið á um að einungis viðurkenndir háskólar megi bera heitið háskóli þetta er nokkuð sem við höfum átt við að stríða að það er ákveðin tilhneiging til þess að allir vilja kalla sig háskóla þannig að það er mjög mikilvægt að þetta sé skýrt í lögum og hvað þurfi til þess þetta hangir líka saman við þá miklu vinnu sem fer ekki fram í gegnum löggjöf en hefur farið fram hingað til í ráðuneytinu á því að efla bæði formaður viðurkenninga fyrir háskóla og gæðamál háskóla eitt af því sem þegar hefur verið gert til að mynda eins og ég hef frá áður er að stofnað hefur verið alþjóðlegt gæðaráð sem fer nú með mat á háskólum ég held að þetta sé mikið framfaraskref það er í raun og veru að hafa ráð erlendra sérfræðinga sem annast það bæði að gera áætlanir um hvernig meta skuli gæði og koma að því líka þegar endurnýjaðar eru viðurkenningar fyrir háskóla þetta er nokkuð sem ég held að skipti miklu máli fyrir gæði íslensks háskólastarfs mælt er fyrir um að háskólar skuli ekki reknir í hagnaðarskyni þetta er umræða sem á sér stað alls staðar í hinum vestan heimi innan háskólasamfélaga og sérstaklega vestan hafs þar sem upp hafa komið þar sem er auðvitað mikil saga einkarekinna háskóla sem starfa samt ekki eru ekki reknir í hagnaðarskyni og eru margir hverjir auðvitað bestu háskólar í heimi þar hafa hins vegar verið að koma núna nýlega skólar sem eru beinlínis reknir í hagnaðarskyni og þessi umræða hefur verið mjög áberandi bæði vestan hafs en líka í evrópu er það eðlilegt fyrir háskóla hér er þetta hreinlega lagt til að þetta skuli ekki síðan er lagt til að það verði tekið upp það almenna skilyrði við ráðningu prófessora dósenta lektora og sérfræðinga við háskóla að umsækjendur hafi doktorspróf eða sambærilega menntun eða reynslu þetta er atriði sem ég mun óska eftir að eiga samstarf við háttvirt allsherjar og menntamálanefnd um því að þetta er hin almenna krafa víðast hvar að verða í háskólum á vesturlöndum þarna er þó ákveðinn munur milli greina ég ætla að nefna hér sérstaklega listaháskóla íslands og kennara sem þar starfa í því sem við getum kallað listsköpunargreinum það er eru ekki endilega fræðilegir prófessorar heldur prófessorar sem starfa við koma beint úr geiranum eru til að mynda framúrskarandi söngvarar leikarar eða annað slíkt en hafa þó yfirleitt aldrei lokið doktorsprófi í grein sinni í lögunum er talað um að þeir hafi jafngilda þekkingu og reynslu að mati dómnefndar þetta þarf að skoða mjög nákvæmlega því að það er mjög mikilvægt að skólarnir geti viðhaldið þeirri dýnamík sem stundum þarf inn í háskólasamfélagið til þess að geta ráðið slíkt fólk til starfa hugsanlega þarf að skerpa á þessu ákvæði og ég legg það í hendur háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar að meta þetta með okkur opnað er fyrir það að ráðherra geti í samningum falið einstaka háskólum að sinna kennslu eða rannsóknum á ákveðnum afmörkuðum sviðum þetta auðvitað snýr að þeirri umræðu sem við höfum hér átt að við eigum sjö háskólastofnanir í landinu þær eru mjög eðlisólíkar og það er eðlilegt að ákveðið miðstýringarvald sé fyrir hendi til þess að tryggja að fjármagni sé sem best varið og að ekki taki allir að sér öll verkefni heldur að skólarnir skipti með sér verkum ég vil nefna það af því að talsvert hefur verið rætt í þessum sal um sameiningar háskóla og fleiri að þar höfum við auðvitað unnið mikið starf í fyrsta lagi með samstarfsnefnd um opinbera háskóla og væntanlegt er frumvarp mitt á lögum um opinbera háskóla þar sem sú nefnd verður lögfest ég veit að ýmsir háttvirtir þingmenn hafa áhuga á því að ganga lengra í sameiningarmálum og ég tel eðlilegt að háttvirt allsherjar og menntamálanefnd ræði þau mál sérstaklega í tengslum við þetta en ég held líka að það sé mikilvægt að við horfum ekki bara á löggjöfina í þeim efnum heldur horfum á það sem í rauninni að gera samstarfsnetið er farið að skila umtalsverðum árangri en ég tel hins vegar að þegar ég mæli fyrir frumvarpi til laga um opinbera háskóla gefist okkur færi á líka að ræða næstu skref í þeim efnum hvernig við viljum halda áfram netháskólahugmyndina sem ég held að sé lykilatriði sé að tryggja þetta öfluga háskóla og rannsóknarstarf um land allt en ná um leið miklu meiri samlegð inn í starfið ég hef rakið hér helstu þætti þessa frumvarps og vænti og vona að það verði samþykkt ég tel að það leiði til skarpari skilnings á hlutverki háskóla í samfélagi nútímans háskólar fái með skýrari hætti sjálfstæði sitt staðfest gagnvart eigendum sínum hverjir sem þeir eru hvort sem það er ríki eða aðrir aðilar og starfsmönnum skólanna er tryggt fræðilegt sjálfstæði þetta hefur verið hugðarefni mitt alllengi þannig að ég tel að þetta ég vona svo innilega að þetta nái hér fram að ganga stefnan er síðan að tryggja bein áhrif starfsmanna og nemenda í innra starfi skólanna með þeim breytingum á stjórnskipulagi sem ég nefndi hér áðan þetta frumvarp hefur þegar verið kynnt eins og fram kemur hér í greinargerð það hefur annars vegar verið óformlega rætt með rektorum háskólanna í samstarfsnefnd háskólastigsins og síðan var þetta kynnt á heimasíðu ráðuneytisins þaðan sem bárust

ekki leiddu þær til róttækra breytinga á frumvarpinu en hins vegar áttum við ágætis samtöl við þá háskóla sem sendu inn athugasemdir þeir munu væntanlega þá endurnýja þær ef þeir telja ástæðu til við nefndina hins vegar var bætt inn greininni um rétt fatlaðra nemenda í háskólanámi eftir þetta opna ferli ég hef ekki þá fleiri orð hér að sinni en vænti þess að málinu verði að lokinni þessari